Panie Przewodniczący! Coraz częstsze przypadki powodzi w krajach europejskich powodują konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na ich potencjalne następstwa, przede wszystkim dla mieszkańców. Wiele osób doświadcza szkód na skutek niedostatecznego przygotowania infrastruktury zabezpieczającej przed tym kataklizmem. W wyniku ostatnich powodzi kilkadziesiąt osób straciło życie, zaś tysiące dach nad głową. Aby właściwie przeciwdziałać podobnym katastrofom istotne są inwestycje mające na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków powodzi, jak choćby inwestycje w odpowiednią infrastrukturę osuszania. Konieczna jest także poprawa zdolności kontroli powodziowej. Należy ponadto dążyć do maksymalnego uproszczenia procedur uruchamiania unijnych mechanizmów pomocowych. Liczę na szybkie rozpatrzenie wniosków i adekwatne do skali kataklizmu dofinansowanie poszkodowanych krajów z funduszy solidarności. Uelastycznienie przeprogramowania środków może także przyczynić się do wsparcia odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Na koniec pragnę szczerze podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w niwelowanie skutków ostatnich powodzi, w tym ratującym życie i mienie.